Bulharská republika a Rumunsko za 3 roky urobili všetky potrebné opatrenia, aby mohli byť súčasťou Schengenského priestoru.

Obidva štáty to zvládli a oprávnene majú byť členmi spoločného Schengenského priestoru, a to bez ohľadu na to, že v súčasnosti Európa čelí prívalu migrantov z Afriky. Dôležité je, že hodnotiaci výbor, ktorého členovia osobne navštívili obidva štáty, konštatovali, že Rumunsko aj Bulharsko spĺňajú Schengenské požiadavky. Som presvedčená, že poslanci Európskeho parlamentu predmetnú správu schvália a následne bude aj Radou jednoznačne prijatá.